skipaði um mitt ár tvö þúsund og fimm til að fara yfir lögin og setja fram tillögur að lagabreytingum þar sem úrbóta væri þörf var frumvarpið flutt á þrítugasta og níunda kirkjuþingi í október tvö þúsund og sex og þá var ályktað að ráðherra væri veitt samþykki kirkjuþings til að leggja frumvarpið fram á alþingi þær meginbreytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru eftirfarandi heiti laganna verði breytt þannig að bætt er við heitið orðinu grafreitur gerð er krafa um að lík skuli flutt í líkhús þegar læknir hefur úrskurðað mann látinn og tilgreindur sá hámarkstími sem líða má frá andláti þar til útför fer fram samanber fyrstu grein frumvarpsins þá er lagt til að óheimilt verði að greftra lík eða brenna nema það sé lagt í kistu og hjúpað líkklæðum eða öðrum klæðnaði samanber þriðju greinar frumvarpsins bætt verði við lögin sérstökum kafla um flutning kistu eða duftkers milli landshluta eða milli landa samanber fjórðu grein frumvarpsins þá verði nýjum kirkjugörðum gert skylt að gera ráð fyrir óvígðum reit og sérstökum reitum fyrir önnur trúarbrögð en kristni samanber fimmtu grein frumvarpsins auk þess verði heimilt að hafa sérstakan minningarreit í kirkjugarði eða við kirkju vegna horfinna látinna eða drukknaðra er njóta skuli sömu helgi og legstaður samanber sjöttu greinar frumvarpsins sérstakur kafli verður við útför og þá sem koma að útförum og þjónustu við útfarir og aðstandendur hins látna samanber sjöundu greinar frumvarps lögð er til skilgreining á hugtakinu útför og kveðið á um eftirlit dóms og kirkjumálaráðuneytisins með þjónustu þeirra sem koma að útförum heimilt verði að grafa kistu ungs barns í leiði með samþykki rétthafa leiðisins samanber átjándu grein frumvarpsins kirkjuráði verði veitt heimild til að gera þjónustusamninga við kirkjugarðasamband íslands um að annast ýmiss konar verkefni sem lúta að málefnum kirkjugarða samanber tuttugustu og sjöttu greinar frumvarpsins þá verði ráðherra veitt heimild til að setja í